Mientras promovíamos las que representan intereses estrictamente comerciales, parece que hemos olvidado otras fundamentales.

dar apoyo financiero a programas de soberanía alimentaria en materia de derechos humanos, ejercer presión para el desarrollo de los programas de defensores de los derechos humanos y reforzar a la sociedad civil.

Para terminar, y de forma prioritaria, debemos ejercer presión sobre el Gobierno para que emprenda un proceso amplio e inclusivo de reconciliación nacional, orientado a superar las divisiones étnicas, que han quebrado y quiebran pueblos y barrios.